o el pueblo saharaui, que lleva cuarenta años en los campamentos de Argelia...

solo algunos ejemplos de los cientos de campos que hay en África. Pero la Unión Europea ha pervertido los fondos de cooperación y los condiciona a que los gobiernos de los países receptores se plieguen a las demandas de la Europa fortaleza. Los fondos de cooperación ahora los dedican, por ejemplo, a construir centros de detención en Níger o a financiar ejércitos de determinados países africanos para que apliquen las políticas migratorias que marca Bruselas, políticas para que quienes huyen de la guerra, la pobreza o la explotación, se queden en esos campos sin condiciones dignas o se queden en sus países sufriendo la barbarie. Políticas para que nadie llegue a Europa. África acoge a cuatro millones y medio de personas con el estatuto de refugiado.